Herr Präsident! Wir wissen seit einiger Zeit genau seit fast einem Jahr dass die Verbreitung von Lügen und Fake News auch vom Weißen Haus aus möglich ist. Dennoch ist es ein Unterschied, ob ein egozentrischer Politiker glaubt, damit sein eigenes zu verbessern, oder ob ausländische Medienunternehmen gezielt falsche Informationen verbreiten, um Länder zu destabilisieren.

Europa benötigt daher eine schlagkräftige Strategie. Das ist besonders wichtig, um sich gegen Einflussnahme von außen zu schützen und der Verunsicherung und der Radikalisierung von europäischen Bürgerinnen und Bürgern entgegenzuwirken.